En esas negociaciones, Turquía está desempeñando un papel muy negativo. No está apoyando una solución en la buena dirección y, por lo tanto, la Unión Europea tiene que mandarle un mensaje inequívoco, claro.

Turquía no puede seguir ocupando la ciudad de Famagusta en contra de la Resolución de las Naciones Unidas.

La Unión Europea —la Comisión, el Consejo y este Parlamento— tiene que mandar un mensaje inequívoco a Turquía si Turquía mantiene esa posición, nunca podrá entrar en la Unión Europea. Ese es el mensaje que habría que lanzar en este momento crítico de las negociaciones para la unificación de la isla de Chipre, que es Estado miembro de la Unión.